Vielleicht kann ich Sie mit sehr persönlichen Bemerkungen erreichen. Ich habe Medien aus zwei Perspektiven erlebt zum einen als professioneller Journalist, Auslandskorrespondent des Spiegel, und dann als parteifreier Abgeordneter. Und ich habe da zwei vollkommen verschiedene Welten erlebt

Und ich bitte Sie, sich gerade auch die angeblich unabhängigen öffentlich rechtlichen Medien anzusehen, die wenn es um politische Fragen geht extrem einseitig von den beiden Großparteien dominiert werden.